C'est un appel d'humains lancé à d'autres humains. Nous avons l'obligation d'avancer ensemble, et ce dans l'intérêt des 500 millions de citoyens européens, mais aussi et surtout j'ai envie de dire de nos agriculteurs, qui sont les premières victimes des pesticides, mais qui demandent les mêmes règles pour tous au sein du marché intérieur. Nous devons agir en responsabilité, mais il y a urgence, et nous le savons.

que notre commission d'enquête sur les pesticides, qui rendra ses travaux à la fin de cette année, en fera autant. Je veux ici solennellement rendre un hommage particulier à mon collègue Pavel Poc pour cet excellent rapport qui est le fruit d'un véritable engagement de sa part sur ce sujet depuis maintenant plusieurs années.